Industrie ist wichtig für den Wohlstand und das Wohlergehen der Menschen in Europa.

manche haben sogar gesagt noch mehr Gesetze

Ich glaube, das ist alles verkehrt. Ich glaube das haben einige Kollegen hier auch vorgetragen Industrie in Europa hat dann eine Chance, wenn wir an den Stellen helfen, wo wir helfen können, aber der Industrie auch die Möglichkeiten geben, sich selbst entwickeln zu lassen.

Super, super Beitrag. Strukturreformen realisieren in den Ländern Da sind die Mitgliedstaaten zuständig. Da, wo Mitgliedstaaten nicht richtig vorankommen, helfen wir, machen wir Druck halbherzig. Halbherzig nicht immer ergreift die Kommission die Möglichkeiten, die da sind.

Ja, und dann geht es um die Frage Hat die Industrie, haben die Unternehmen auch Spielräume, wo sie sich entwickeln können, natürlich innerhalb von vorgegebenen Regulierungen? Und da beschließen wir munter weiter Regulierung. Die Wahrheit ist Wir beschließen einen Großteil der Belastungen, die die europäische Industrie zu ertragen hat, wenn Sie den ganzen Bereich von Industrie, Klimaschutz, Energiepolitik und Sonstigem angucken. Und das macht keinen Sinn so. Es geht nicht ums Prinzip, sondern es geht um das Ausmaß. Und wir übertreiben maßlos.